Pour revenir au Japon, je veux confirmer que nous avons pris note de cette déclaration, comme chacun et chacune d'entre vous, du nouveau ministre de la justice japonais suggérant qu'il serait moins réticent que ses prédécesseurs à signer des ordres d'exécution. À plusieurs reprises, l'Union européenne a fait part de sa position sur la peine capitale et a exhorté le Japon à adopter un moratoire sur les exécutions, ainsi qu'à reconnaître les évolutions positives vers une abolition universelle de la peine de mort. Aucune exécution n'a eu lieu au Japon depuis juillet 2010. À l'occasion des deux dernières exécutions, nous avons exprimé, par la voix de la haute représentante vice présidente de la Commission, Catherine Ashton, notre profond regret de ces exécutions et avons rappelé que l'Union européenne est, et restera, opposée au recours à la peine capitale dans tous les cas et en toutes circonstances. Nous avons également appelé systématiquement à son abolition universelle.

Ogawa pour encourager le débat public sur la peine de mort au Japon, y compris la décision de mettre en place un comité ad hoc pour étudier cette grave question. Nous notons également la déclaration de la fédération japonaise des associations d'avocats du barreau japonais en octobre 2011 marquant son opposition à la peine de mort. L'Union européenne et ses États membres ont organisé plusieurs réunions, plusieurs conférences avec des membres du gouvernement, avec des parlementaires, avec des organisations non gouvernementales japonaises sur la peine de mort. Nous allons poursuivre ces efforts pour expliquer la position européenne, à la fois par la voie diplomatique et en encourageant le débat public sur cette question au Japon lui même. À cette fin, nous allons parrainer un séminaire de haut niveau de sensibilisation du public, qui se tiendra en avril à Tokyo, et impliquera la société civile et des membres de la Diète.